Votre protection au carbone ne marchera pas et ne sera pas efficace. Allez au bout de votre logique la logique, c'est le protectionnisme. Nous devons nous protéger contre le dumping, nous devons nous protéger car il y a un problème de sécurité, d'indépendance, d'environnement et d'emplois. Il n'y a pas de honte à se protéger, le problème c'est la Commission qui, par une mauvaise vision du marché, nous construit l'insécurité énergétique et nous construit également l'insécurité en matière d'emploi et d'industrie. Sortez de votre conception ultralibérale, regardez l'intérêt de l'Europe, travaillez pour l'Europe!